Der Haushaltsausschuss unterstützt die Aussagen des Berichterstatters vollumfänglich. Die Sicherstellung von kompatiblen IT-Systemen ist heutzutage absolut notwendig. Gerade im Bereich von Grenzübertritten und im Bereich von Visa müssen diese Voraussetzungen gegeben sein, damit wir Mehrfachidentitäten und Identitätsbetrug bekämpfen können. Wir brauchen auch die Möglichkeit, die Identitäten einfacher feststellen zu können.

Insgesamt sind nach den Berechnungen 461 Millionen Euro in neun Jahren zu investieren. Das ist ein hoher Betrag, aber ich bin überzeugt, dafür erhalten wir, erhalten die Bürger in der EU, eine bessere Sicherheit, und deshalb ist das gut investiertes Geld. Wir müssen uns allerdings darüber im Klaren sein, dass nur für die Jahre 2019 und 2020 die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel vorhanden sind.